Cu prilejul aniversării, dna comisar Malmström a declarat Schengen este unul din cele mai puternice simboluri ale capacității Uniunii Europene de a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor ei. Iar Martin Schulz, președintele SD, a spus Schengen este probabil cel mai de succes și concret rezultat obținut de Uniunea Europeană în ultimii 30 de ani.

Consiliul a concluzionat, după terminarea evaluărilor, că cele două state membre prezintă garanții suficiente pentru a face primul pas spre aderarea la spațiul Schengen.

Beneficiul aderării finale nu va fi numai pentru cetățenii români și bulgari, ci și pentru întreaga Uniune Europeană. Prin creșterea colaborării în zona economică, socială și administrativă, Uniunea va fi întărită. Guvernele celor două state membre trebuie să ducă la bun sfârșit cerințele foii de parcurs Schengen în procesul de aderare. Sunt mulțumit de faptul că Parlamentul European a reușit să și îndeplinească rolul de garant al democrației europene. Amendamentul propus de raportor nu face decât să instituie un tip de colaborare transparent între instituțiile europene, singurul în măsură să aducă rezultate rapide și concrete în procesul de dezbatere și aprobare a legislației europene. Neînțelegerile interinstituționale din Uniunea Europeană nu trebuie să întârzie sau să pună în pericol drepturile, libertățile și bunăstarea cetățenilor europeni, în slujba cărora se află toate instituțiile europene. Instituirea unui nou sistem de evaluare, așa cum a propus dl Coelho, va permite garantarea securității și consolidarea principiului încrederii reciproce pentru menținerea spațiului Schengen.